En primer lugar, creo que este presupuesto —que ha sido cologrado con un difícil compromiso por mi compañera y todos los demás negociadores— es un buen presupuesto, estoy muy satisfecho, y creo que les tenemos que dar las gracias a los equipos negociadores refleja las prioridades de nuestros ciudadanos, lo que nos han pedido que hagamos, que es reorientar el presupuesto a la lucha contra el cambio climático a través de la innovación y apoyar a los jóvenes en varias maneras importantes.

Y, en tercer lugar, me gustaría decir que estamos empezando ya el proceso de la negociación del marco financiero plurianual. En ese marco financiero tenemos que ser todos conscientes de que el objetivo no es tanto que las prioridades de cada país por separado se consigan, sino resolver los problemas de los ciudadanos. Y, para resolver esos problemas, hace falta que la Unión Europea tenga la visión y los recursos necesarios.